frú forseti ég mæli fyrir framhaldsnefndaráliti um frumvarp um breytingu á lögum númer níutíu tvö þúsund og þrjú um tekjuskatt og lögum númer fjörutíu og fimm nítján hundruð áttatíu og sjö um staðgreiðslu opinberra gjalda með síðari breytingum frá efnahags og skattanefnd málinu var vísað til nefndarinnar að lokinni annarri umræðu og hefur nefndin fjallað um málið á ný og fengið á sinn fund indriða h þorláksson og ingibjörgu helgu helgadóttur frá fjármálaráðuneyti kristján skarphéðinsson frá iðnaðarráðuneyti ingvar j rögnvaldsson og guðrúnu jennýju jónsdóttur frá ríkisskattstjóra bryndísi kristjánsdóttur frá skattrannsóknarstjóra ríkisins finn oddsson og harald fyrstu birgisson frá viðskiptaráði ásgeir margeirsson frá geysi green energy stefán pétursson frá landsvirkjun elínu smáradóttur frá orkuveitu reykjavíkur ásgeir á ragnarsson og áslaugu gunnlaugsdóttur frá bba legal gunnar egil egilsson og völu valtýsdóttur frá deloitte h f og símon þór jónsson og ágúst k guðmundsson frá kpmg h f nefndin ræddi nánar um fyrstu grein frumvarpsins um skattlagningu vaxtagreiðslna úr landi og áhrif hennar á íslenskt viðskiptalíf í ljósi ríkjandi efnahagsaðstæðna skiptar skoðanir komu fram um þetta atriði fulltrúar fjármálaráðuneytis áréttuðu að tilgangur ákvæðisins lyti ekki einvörðungu að því að koma í veg fyrir skattasniðgöngu heldur jafnframt að tryggja íslenska ríkinu eðlilega hlutdeild í verðmætasköpun hér á landi gætt hefði vaxandi tilhneigingar til að færa hagnað úr fyrirtækjum á formi vaxtatekna í stað arðgreiðslna sem almennt sæta skattlagningu einnig væri fyrirsjáanlegt við núverandi aðstæður í efnahagsmálum að vaxtagreiðslur úr landi færðust í aukana öndvert við það sem nefndin tók fram í áliti sínu fyrir aðra umræðu málsins töldu viðskiptaráð og fulltrúar þeirra orkufyrirtækja og endurskoðunarskrifstofa sem nefndin ræddi við að ákvæði tvísköttunarsamninga mundu í mörgum tilvikum ekki girða fyrir að skatturinn legðist á hinn erlenda lánveitanda skattbyrði sem á endanum yrði borin af innlendum lántaka lánsfjármagns væri þar að auki víðar að leita en í ríkjum sem gerðir hafa verið tvísköttunarsamningar við nefndin telur að framangreindar athugasemdir gefi tilefni til að skoða betur hver áhrif fyrstu grein frumvarpsins geti haft á aðgang íslenskra fyrirtækja að erlendu lánsfé nefndin leggur áherslu á að þegar að loknum næstu kosningum verði með hliðsjón af tilgangi greinarinnar haldið áfram að leita leiða sem tryggt geta íslenska ríkinu eðlilega hlutdeild í vaxtagreiðslum úr landi nefndin ræddi hvort fresta ætti gildistöku greinarinnar eða fella hana brott nefndin telur í ljósi núverandi efnahagsaðstæðna að fyrrnefndi kosturinn geti raskað möguleikum íslenskra fyrirtækja til fjármögnunar og taldi nefndin að það mætti alls ekki tefla því í neina tvísýnu og leggur því til að fyrstu grein falli brott ásamt tengdum greinum það verði skoðað strax eftir kosningar hvernig ná megi þeim markmiðum sem greinin kveður á um og með hvaða hætti verði skoðað af meiri gaumgæfni og meiri yfirvegun hvort þetta hafi áhrif á fjármögnunarleiðir íslenskra fyrirtækja núna á þessum tímum þegar fjármálakreppa ríkir í heiminum öllum og aðgangur að lánsfé er erfiðari heldur en um áratugaskeið þá má að sjálfsögðu ekkert verða til að raska aðgengi íslenskra félaga að erlendu lánsfé núna þegar mest við liggur nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum fyrsti fyrsti fjórði fimmti og níunda til ellefta grein falli brott annað tólftu grein orðist svo lög þessi öðlast þegar gildi ákvæði annarrar greinar koma til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda árið tvö þúsund og ellefu vegna tekna ársins tvö þúsund og tíu og eigna í lok þess árs þriðja fyrirsögn frumvarpsins orðist svo frumvarp til laga um breytingu á lögum númer níutíu tvö þúsund og þrjú um tekjuskatt grétar mar jónsson sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur álitinu

björgvin g sigurðsson formaður áfram pétur h blöndal ellert b schram gunnar svavarsson árni þór sigurðsson ragnheiður e árnadóttir jón bjarnason birkir j jónsson illugi gunnarsson

bæði í minni hluta og meiri hluta að það væri mikilvægt að nefndin sameinaðist ef þess væri kostur um þetta frumvarp og þær breytingar sem gera þyrfti og varð þessi tillaga okkar að lokum um að fella ákvæðið brott og skoða það betur strax að loknum kosningum hvernig mætti ná markmiðinu til þess að nefndin sameinaðist um málið

heilmikið yfir þetta mál í nefndinni og vörðum til þess miklum tíma eins og nauðsynlegt var þetta er yfirgripsmikið mál og mjög mikilvægt að sjálfsögðu í alla staði allar greinar þess og ástæða til að þakka öllum okkar gestum sem mættu sumir oftar en einu sinni á nefndarfundi til að fjalla um þetta mikilvæga mál